Monsieur le Président, chers collègues, originaire de Perpignan, ville frontalière entre la France et l'Espagne, je connais bien les problèmes que pose l'absence de compatibilité entre les systèmes ferroviaires en Europe. Pendant longtemps, chez moi, nous devions changer de train pour passer la frontière. Nous avons inauguré, fin2013, la ligne Perpignan Barcelone avec quatre ans de retard, notamment en raison de problèmes techniques d'interopérabilité.

Elle permettra à un train de rouler indistinctement sur n'importe quelle section ferroviaire dans toute l'Europe.

Elle permettra surtout le désenclavement des régions frontalières et une plus grande attractivité des territoires. Si nous voulons une véritable mobilité, dans un espace européen du rail performant, les États doivent s'ouvrir, se moderniser et cesser de défendre uniquement leur pré carré.